í ljósi umfjöllunar um forsætis fjármála og viðskiptaráðuneyti í skýrslu þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis er lagt til að gerð verði rannsókn á ráðuneytunum þremur og þá sérstaklega horft til samskipta ákvarðana og atburða

fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis að ábyrgð og eftirlit fagráðherra með sjálfstæðum stofnunum sem undir ráðuneyti þeirra heyrðu virtist verulega ábótavant í ljósi framangreinds er brýnt að gerð verði rannsókn á þeim ráðuneytum sem fjallað er um í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og lögð sérstök áhersla á að kanna samskipti ráðuneyta við önnur ráðuneyti